Nagyon szépen köszönöm, elnök, úr a kedves szavait!

Köszönöm a lehetőséget a Háznak, hogy a menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó eljárások igen fontos kérdéséről szólhatok itt ma este. A Parlament öt kérdést intézett a Tanácshoz, és mivel mindegyik a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv átdolgozására irányuló bizottsági javaslattal kapcsolatos, azt javaslom, hogy együtt vitassuk meg ezt az öt kérdést.

Ez a jelentés megerősíti, hogy továbbra is igen nagyok az eltérések a tagállamok között a menekültügyi eljárások és eljárási garanciák tekintetében. A Tanács és az Európai Parlament egyetért abban, hogy ez nem felel meg a közös európai menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozó, kölcsönösen elfogadott célunknak. Az Európai Tanács 2008 októberében elfogadta az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot, amely hangsúlyozta, hogy az EU és tagállamai elkötelezettek aziránt, hogy a migráció és a menekültügy jelentette kihívásokat és lehetőségeket tisztességesen, hatékonyan és koherensen kezeljék. A paktum többek között konkrét kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy megtegyék a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásának teljessé tételéhez szükséges kezdeményezéseket. Az Európai Tanács ezért felkérte a Bizottságot arra, hogy nyújtson be közös normákat tartalmazó, egységes menekültügyi eljárás létrehozására irányuló javaslatokat. A stockholmi program szintén egyértelműen rögzítette, hogy a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásával összefüggésben a nagyobb mértékű harmonizációnak továbbra is az Unió alapvető szakpolitikai céljai között kell szerepelnie. Miután az Európai Tanács megadta így a folyamatnak a politikai lendületet, a Bizottság 2008 ban és 2009 ben több javaslatot is előterjesztett a menekültügy terén az önök által az előbbi bevezető vitában emlegetett Eurodac, a Dublin rendelet módosítására irányuló javaslat vagy a befogadási feltételekről szóló irányelv módosítására irányuló javaslat, ugyanígy az európai menekültügyi támogatási hivatal létrehozására irányuló javaslat, végül pedig a menekültügyi eljárásokról, illetve az elismerésről szóló irányelv módosítására irányuló javaslat. A Bizottságtól való beérkezésük után a Tanács rögtön munkához is látott. Ebben a szakaszban a Tanács és az előkészítő szervei az összes javaslatot intenzív és aprólékos vizsgálatnak vetették alá. A Parlamentnek és a Tanácsnak mostanáig ezek közül az előterjesztések közül egyedül az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló rendeletet sikerült elfogadnia, és örömömre szolgál, hogy ez rövidesen megkezdi működését. Tavaly a Parlament és a Tanács megállapodott a hosszú távú tartózkodásról szóló irányelv módosításáról is, ami azt gondolom, hogy jelentős lendületet ad a közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatos további munkának.

A téma politikai érzékenységét és technikai nehézségeit azt gondolom, hogy nem kell önöknek ecsetelnem. Itt mindannyiunknak, a Tanácsnak, és azt gondolom, hogy a Parlamentnek is időre van szüksége. Amint arra önök is a benyújtott kérdésekben nagyon helyesen rámutattak, a menekültügyi eljárásról szóló irányelv átdolgozására irányuló javaslatban különösen sok problémás kérdés van. A Parlamentben is folyamatban van az álláspont kialakítása, ami jól mutatja ennek a kérdésnek az összetett voltát. Egyértelmű, hogy a Tanácsban továbbra is jelentős aggályok tapasztalhatók a javaslattal kapcsolatos számos kérdésben. Ezek különösen azt a kérdést érintik, hogy milyen hatásai lehetnek a javasolt intézkedéseknek a nemzeti menekültügyi eljárások költségeire és az eljárások hatékonyságára. Önök maguk emlegették az előbb, hogy bizony, a hatékonyságra és a költségekre is nagyon oda kell figyelnünk. A tagállamok határozottan támogatják a harmonizációs célkitűzéseket annak érdekében, hogy meg lehessen állapodni bizonyos alapvető közös normákban és értékekben, valamint egységes védelmi kritériumokban. A tagállamok tehát elkötelezettek a menedékkérők védelemhez való jogának teljes mértékű tiszteletben tartása iránt. A tagállamok ugyanakkor fenntarthatóvá szeretnék tenni a rendszereiket, különös tekintettel a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre. Ehhez egyensúlyt kell teremteni a menedékkérőknek nyújtott biztosítékok és az olyan szabályok között, amelyek hatékonyak és végrehajthatók, és nem növelik az adminisztratív vagy pénzügyi terheket. A Tanácsban általános a meggyőződés, hogy ha e téren nem sikerül megfelelő egyensúlyt teremteni, az a menekültügyi rendszerrel való visszaélésre fogja ösztönözni azokat, és Hohlmeier képviselő asszony már utalt is erre, akiknek nincs is szükségük védelemre. Ez a visszaélés károsan érintheti azokat a menedékkérőket, akik valóban védelemre szorulnak, hosszú távon pedig veszélybe sodorhatja az Európai Unióban a menedékjog kérdését. Ennek fényében a Bizottságnak a bejelentése, miszerint módosított javaslatot kíván benyújtani, széles körű támogatást kapott a Tanácsban, erről biztos úr mindjárt fog szólni, gondolom. Ez az új javaslat, biztos vagyok benne, hogy új lendületet ad majd a tanácsbeli vitának, gondoskodva arról, hogy ebben az új javaslatban már a Tanács és a Parlament véleménye is megjelenhessen. Ezáltal előbbre léphetünk a menekültügyi eljárásokról szóló javaslatot illetően, és amint arra a benyújtott kérdésekben is önök helyesen rámutattak, mint a menekültügyi csomag egyik fontos elemében. Ezt még ki kell egészítenem azzal, hogy a Bizottság bejelentésére válaszul a tagállamok határozottan kinyilvánították, hogy készek segíteni a Bizottságnak az új javaslat kidolgozása során. Ezzel összefüggésben még hadd mutassak rá egy aspektusra. A benyújtott kérelmek vizsgálatának költségeire vonatkozó pontosabb becslést elősegítené, hogyha lenne egy ilyen becslésünk, hogy megfelelő vitát folytathassunk a Tanácsban. Sajnos le kell önöknek szögeznem, hogy mi a Tanácsban ilyen információkkal nem rendelkezünk. A menedékjog iránti kérelmek vizsgálata a Szerződésekkel összhangban a tagállamok hatáskörébe tartozik. A menedékjog iránti kérelmek vizsgálatának költségeivel kapcsolatos információk gyűjtése és rendezése nem az a feladat, amelyet a Szerződések a Tanácsra ruháznának. Ezért a vita során a Tanács képviseletében nem vagyok abban a helyzetben, hogy akár a magam, akár a Tanács nevében kötelezettséget vállaljak a kérdéses információk rendelkezésre bocsátására. Ugyanakkor természetesen a Tanács továbbra is elkötelezett a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv módosításáról szóló javaslattal kapcsolatos munka folytatása mellett, és szeretném megköszönni önöknek az eddig elvégzett munkájukat, és biztos vagyok abban, hogy a Bizottság az új javaslatba majd beépíti az önök által eddig tett megjegyzéseket. Számítunk az Európai Parlament elkötelezettségére és szakértelmére.

Önök is emlegettek itt több jogszabályt, amelyben mi feltétlenül szeretnénk előbbre lépni. Politikai megállapodást szeretnénk elérni a kvalifikációs irányelv tárgyalása terén, valamint a dublini rendelet terén is, még a magyar elnökség vége előtt. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eljárással kapcsolatos kérdések terén is egyre nagyobb legyen a harmónia a Parlament és a Tanács között.